Herr Präsident! Ich habe darum gebeten, noch kurz einige Bemerkungen machen zu können, weil ich glaube, dass das notwendig ist.

nicht akzeptiert wird, Es ist ebenfalls klar gemacht worden, dass der Bereitschaftsdienst nicht als notwendige Fortsetzung der Arbeitszeit angesehen wird.

Das möchte ich klar machen Diese Information haben wir bekommen.

Es hat keinen Fall gegeben, in dem wir uns nicht einig waren.